Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questo accordo contiene molte opportunità un ampio accesso al mercato per le nostre importazioni e una significativa apertura del mercato degli appalti pubblici anche a livelli locali. Un risultato importante è stato raggiunto anche sul tema delle tutele delle indicazioni geografiche europee. Per la maggior parte delle indicazioni presenti nella lista negoziale otteniamo un pieno riconoscimento nel mercato nordamericano, sinora vera e propria zona off limits per il nostro export agroalimentare. Risultato significativo dunque, ma che non può soddisfare pienamente. L'Unione europea deve dimostrare maggiore ambizione nella tutela dei suoi prodotti di qualità nel mondo. Ma al di là della valutazione tecnica del testo, questo accordo ed in prospettiva il TTIP acquistano ancora maggior rilevanza vista l'evoluzione dei rapporti con la Russia e lo stallo di altri negoziati bilaterali. Sarà infine certamente doverosa una riflessione molto approfondita sul meccanismo di risoluzione delle controversie, il cosiddetto ISDS, anche sulla base della consultazione avviata. Ritengo tuttavia che tale riflessione non debba pregiudicare a priori un'equilibrata valutazione dell'accordo.